Én a Szovjetunióban kezdtem az életpályámat, diplomataként, ahol rengeteg kérdés titok volt, államtitok volt.

Országomban is és szűkebb régiómban, ahonnan jövök, Magyarország középső része, a Duna Tisza köze, a Homokhátság, amelyet az ENSZ Élelmezésügyi Világszervezete, a FAO félsivataginak minősített, nem tudják a gazdák, hogy ők most hátrányos helyzetű térség lesznek avagy sem, holott öntözés nélkül ezek a gazdálkodók nem fognak megélni.